forseti vill láta þess getið að það var samkomulag á þingflokksformannafundi með forseta í dag að ljúka umræðu um stjórnarráðið og taka síðan fyrir umræðu um rammaáætlun